Doresc să salut acordul cu privire la supravegherea bancară la care s a ajuns în cadrul recentului summit european. O supraveghere mai strictă a activităților bancare este indispensabilă pentru a putea evita repetarea crizelor bancare, dar și pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a deponenților. Cu toate acestea, modalitatea în care statele membre vor putea participa la mecanismul unic de supraveghere trebuie clarificată, în special în ceea ce privește statutul țărilor non membre euro. Nu trebuie să ignorăm decalajul dintre dimensiunea transfrontalieră a activităților băncilor și supravegherea acestora la nivel național. În România, capitalul bancar provenind din zona euro are o pondere de aproximativ 80 Nu în ultimul rând, trebuie să ne întrebăm cum vom putea asigura integritatea pieței unice dacă vom diviza uniunea bancară între țări participante și țări non participante. De aceea, pledez pentru drepturi egale pentru toate statele membre în cadrul noii structuri de supraveghere, inclusiv în ceea ce privește dreptul de vot.